Natürlich ist auch uigurische Gewalt zu verurteilen! Aber kann man sie damit gleichsetzen, dass eine kommunistische Diktatur, die nichts aus dem Massaker am Platz des Himmlischen Friedens gelernt hat, ein ganzes Volk brutal und blutig unterdrückt und dieses Volk von Ethnozid durch gezielte Siedlungspolitik bedroht ist?

Aber ist es Separatismus, wenn ein Haus brennt und ich versuche, aus dem Haus zu rennen? Ist es Separatismus, wenn ich zu Unrecht in ein Gefängnis eingesperrt werde und versuche, zu fliehen? Das ist kein Separatismus, das ist Ausdruck des Lebenswillens!

Das ist die einzige Methode gegen Separatismus.

Aber ist ein Volk im Unrecht, bloß weil es das kleinere ist? Und müssen wir uns vor einer Macht verbeugen, bloß weil sie die größere ist? Ich glaube nicht!

In München sitzt der Uigurische Weltkongress.

Wir sind heute noch immer stolz darauf, dass wir damals die Stimme der Freiheit waren. Ich bin sicher, dass wir eines Tages genauso stolz darauf sein werden, dass wir das Zentrum der freien Uiguren waren, und ich hoffe, dass eines Tages alle Uiguren diese Freiheit genießen!